Madame la Présidente, chers collègues, nous avons décrété l'état d'urgence climatique, nous avons voté le pacte vert il y a tout juste un mois de cela et demain, on nous demande quoi? On nous demande de voter un accord de libre échange de plus, comme si de rien n'était.

Alors la question qui se pose à nous est simple accordons nous le moindre prix à nos paroles, à nos propres paroles? Chers collègues, le Viêt Nam enferme les activistes écologistes, les syndicalistes, les défenseurs des droits humains. L'un d'entre eux, Pham Chi Dung, a été arrêté précisément parce qu'il nous a écrit une lettre pour nous demander de ne pas signer l'accord en l'état. Si vous n'accordez aucun prix à vos propres paroles, ayez la décence d'accorder du prix à ses paroles à lui.

Chers collègues, il y a quelque chose au dessus du dieu Commerce. Il y a notre avenir à tous, il y a nos principes.